í notkun síðasti sendirinn sem þjóna á gsm farsímasambandinu á hringveginum hæstvirtur samgönguráðherra sagði við það tækifæri að ekki yrði látið staðar numið í þessum efnum unnið væri að því að koma á farsímasambandi um allt land hann sagði orðrétt með leyfi forseta síðan er í gangi annað útboð sem eru þá aðrir vegir sem er verið að taka og því verkefni ætti að ljúka nú um áramót og þá má eiginlega segja að landið sé allt komið í gsm samband í skýrslu um framkvæmd fjarskiptaáætlunar sem samgönguráðherra lagði fyrir alþingi hundrað þrítugasta og fimmta löggjafarþing í maí í vor kemur fram að samkvæmt fjarskiptaáætlun sé

og öðrum helstu stofnvegum og helstu ferðamannastöðum gsm farsímakerfið hafi ekki náð til alls landsins og skortir töluvert á að samband náist á þjóðvegakerfinu rakið er að gsm kerfið sé liður í öryggi borgaranna og gegni mikilvægu hlutverki í samskiptum í nútímaþjóðfélagi síðari hluti áætlunarinnar um endurbætur á gsm farsímanetinu náði til annarra stofnvega og helstu ferðamannastaða undirritaður var samningur milli ríkiskaupa og fjarskipta og vodafone í janúar á þessu ári um að það fyrirtæki tæki að sér verkefni það er síðari hlutann samkvæmt áætlun fyrirtækisins er gert ráð fyrir að öllu verkefninu verði lokið á árinu tvö þúsund og átta nú líður að lokum ársins tvö þúsund og átta og því er eðlilegt að inna hæstvirtan samgönguráðherra eftir efndum á þessum yfirlýsingum sem hann kom með fram í skýrslu